Ogromna większość państw członkowskich patrzy na kwestię bezpieczeństwa energetycznego przez pryzmat swoich granic, swoich interesów gospodarczych i finansowych. A przecież Unia to wspólnota wartości, to swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału. To wspólna odpowiedzialność za unijnych obywateli, za ich bezpieczeństwo energetyczne.

Raport o Unii energetycznej pokazuje doskonale, jak bardzo potrzebujemy solidarności w tym obszarze.

Potrzebujemy rzeczywistego, wewnętrznego rynku energii.

2. I jeszcze słowo o dekarbonizacji. Tu musimy precyzyjnie zdefiniować, do czego chcemy dojść. I nie mówię tu o procentach, redukcji czy statystykach. Mówię o konkretnych ludziach, którzy, tracąc zatrudnienie w górnictwie, jak u mnie na Śląsku, muszą je dostać w innej branży. Pamiętajmy, człowiek jest najważniejszy.